Európa jövőjéről vitatkozunk ma, amikor hatalmas kihívások érik az európai demokratikus rendszereket.

Igen, Orbán Viktor Magyarországáról beszélek, ahol a miniszterelnök barátja pár év alatt egyszerű vidéki gázszerelőből az ország leggazdagabb emberévé válhatott. Ahol a kormány a közmédiából hírhamisító állami médiagépezetet épített ki, és teljes egészében uralja a magyar médiát. Ahol az ellenzéki képviselőket fizikailag bántalmazzák és a hatóságok nem csinálnak semmit. Ahol, miközben néhányan közpénzből elképesztő módon meggazdagodnak, több mint százezer gyermek éhezik. Ahol az ügyészség folyamatosan fedezi a kormányzat által elkövetett korrupciós ügyeket, de állandóan koncepciós eljárásokat indít az ellenzékiekkel és a civilekkel szemben. Miniszterelnök úr, az Ön országa, Spanyolország az elmúlt évtizedekben nagyon sikeresen vált diktatúrából világszerte elismert és megbecsült demokráciává.